Nie zajmuję się Iranem, ale zajmuje się problematyką bezpieczeństwa z tego też powodu udział w misji obserwacyjnej podczas wyborów w Pakistanie czy udział w debacie dotyczącej Afganistanu. To, co mnie dziś najbardziej martwi, to brak koherencji pomiędzy rozmaitymi dokumentami i debatami. Przypomnę, że we wtorek rozmawialiśmy o Afganistanie, mówiliśmy przy tej okazji i o Iranie, i o wspomnianym Pakistanie. Z jednej strony zagrożenie dotyczące bezpieczeństwa, z drugiej strony ze strony Pakistanu procesy migracyjne. Rozmawiamy dziś o prawach człowieka, o nadużywaniu rozmaitych przepisów prawa karnego wobec obywateli Iranu, wobec dziennikarzy, wobec kobiet. Mówimy o dramacie tych osób. Chcę podkreślić, że po to, aby polityka Unii Europejskiej, polityka Parlamentu była skuteczna, musimy wykazać się większą determinacją, większą spójnością w dokumentach przekazywanych do rozmaitych rządów, jak i również zwracać uwagę na współzależności występujące w tych częściach geograficznych, o których rozmawiamy. Apeluję więc o większą konsekwencję, większą determinację, większą spójność.